Rzadko, naprawdę rzadko się zdarza, żeby były tak jednomyślne wyrazy uznania pod adresem posła sprawozdawcy, tak wysoka ocena przez posła sprawozdawcę współpracy z kontrsprawozdawcami, żeby konserwatyści oklaskiwali socjaldemokratów, a liberałowie oklaskiwali wystąpienia GUE, żeby pan przewodniczący Komisji Europejskiej oklaskiwał a zdarzyło się, widziałem przynajmniej dwa razy wystąpienia poszczególnych posłów i żeby pana wystąpienie było tak gorąco przyjęte oklaskami na tej sali.